Herr Ratspräsident! 1917 begann die große totalitäre Phase Europas. Erst mit dem Kommunismus in Russland, in der Sowjetunion, und dann ab 1933 in Deutschland. Totalitarismus heißt die völlige Übernahme der Kontrolle über den Einzelnen. Er bedeutet die Vernichtung der Würde des Einzelnen. Wenn hier einige Leute sagen, die Europäische Union sei damit vergleichbar wir alle, auch Sie, wären bei Stalin und Hitler schon im Gefängnis, weil wir eine unterschiedliche Meinung haben! Wenn es uns gut ginge, wären wir im Gefängnis, sonst wären wir völlig vernichtet worden. Solche Vergleiche anzustellen ist unerträglich. Ich möchte auch zum Ausdruck bringen, dass es die Kooperation des Nationalsozialismus und des Stalinismus gibt.

Dies sollte man nicht vergessen, das war das Ungeheuerlichste der Geschichte unseres Kontinentes. Mein eigenes Land war daran beteiligt. Deswegen sollten wir alles daransetzen, dass diese Vernichtung der Würde des einzelnen Menschen nie wieder vorkommen kann und auch die Unterjochung von Völkern in Europa nicht wiederkommen kann. Deswegen ist Europa die Antwort der Freiheit gegen den Krieg und gegen Diktatur! Das ist die Begründung für mich, warum ich Europäer bin.